Hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica! Ne le ilegalne, tudi legalne migracije so Sloveniji ušle izpod nadzora. Časopis Delo šestega maja piše, citat: "Če bo šlo tako naprej, bo čez desetletje v Sloveniji četrtina vseh prebivalcev tujcev." Konec navedka. Zaradi nenadzorovanih migracij je v nevarnosti tudi socialni sistem. Dejstva so. Na upravnih enotah je vsako vsako leto več vlog za izdajo dovoljenj za prebivanje tujcev. Samo v prvih treh mesecih letošnjega leta je naša država izdala že devet tisoč dve dovoljenji za začasno in stalno prebivanje. Na naših veleposlaništvih menijo, da Slovenija potrebuje sito za bivanje tujcev, kot ga pozna evropska zakonodaja. Za tretjino tujcev, ki prihajajo, je Slovenija le odskočna deska v Evropsko unijo, kjer delajo v drugih državah, v Sloveniji pa uživajo ugodnosti zdravstvenega in socialnega sistema. Iz tujine smo že deležni očitkov, da Slovenija dampinško uvaža delovno silo v Evropsko unijo. Priča smo tudi pojavu tako imenovanega šoping vizuma. Kar pomeni, da so tujci, ki pridejo v Slovenijo, sicer zaposleni pri podjetju, prijavljenem v naši državi, vendar dejansko delajo v tujini. Po trenutno veljavni zakonodaji lahko po enem letu v Slovenijo pridejo živet njihove družine, čeprav očetov v Sloveniji dejansko ni. Posledica tega je, da imamo ob rekordno nizki brezposelnosti v zadnjih desetih letih tudi rekordno visoko število upravičencev do socialne pomoči. Kot je poročal časopis Delo devetindvajsetega aprila, se je število prejemnikov socialnih transferjev povzpelo že na enaindevetdeset tisoč petsto petindevetdeset. Ne nazadnje plače in standard domačega delavskega razreda v Sloveniji ne moreta rasti, če je ta soočen s konstantnim pritokom cenejše delovne sile iz tujine. Prav ljudi z najnižjimi prihodki takšna migracijska politika najbolj prizadene. Tudi delavci v Sloveniji pa prav tako delajo za drobiž. Kako lahko ima domnevno levo sredinska vlada tako mačehovski odnos do delavstva. Spoštovana ministrica, to ni kritika priseljencev, temveč vaše popolnoma zgrešene migracijske in socialne politike. Sprašujem vas, kako boste preprečili zlorabe pravic iz socialnega varstva v Republiki Sloveniji? Obenem pa me zanima, kaj boste storili, da se izboljša mizerni položaj prejemnikov invalidnin, invalidskih pokojnin, kmečkih pokojnin in drugih deprivilegiranih skupin državljanov, saj jim prejemki, ki pogosto le malo presegajo dvesto evrov, nikakor ne omogočajo dostojnega življenja v primerjavi z najnižjo socialno pomočjo v višini skoraj štiristo evrov, pa se resnično počutijo, kot kot da se nekdo iz njih norčuje.